samin er og flutt í raun og veru lögð fram af einum af okkar öflugu varaþingmönnum hjá vinstri hreyfingunni grænu framboði álfheiði ingadóttur ég flyt tillöguna með henni ásamt með háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni þuríði backman og jóni bjarnasyni hér fer fram tillaga þar sem gert er ráð fyrir því að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að leggja fyrir þingið tillögur sínar um hvernig lágmarka megi umhverfisáhrif ef ráðist er í rannsóknir og nýtingu jarðhitasvæða í tillögunnar er gert ráð fyrir að komi meðal annars fram fyrstu hvernig lágmarka megi umhverfisáhrif af rannsóknum á jarðhitasvæðum vegna hugsanlegrar nýtingar annars hvernig lágmarka megi röskun umhverfis á undirbúnings og vinnslustigi á svæðum þar sem leyfi hafa verið veitt þriðja hvaða mælikvarða beri að leggja á sjálfbærni við nýtingu jarðhitasvæða svo gerir tillagan ráð fyrir því að tillagan sem gert er að fyrir að ríkisstjórnin leggi fyrir þingið ásamt hugmyndum um æskilegar lagabætur og reglur til að ná fram settum markmiðum verði kynntar alþingi fyrir fyrsta mars tvö þúsund og sjö það er nú kannski eðlilegt að sú dagsetning verði eitthvað færð aftur

markmið þessarar tillögu er að alþingi fái til skoðunar tillögur framkvæmdarvaldsins um hvernig lágmarka megi umhverfisröskun við nýtingu jarðhita og hvernig hagnýta megi jarðhitasvæði með sjálfbærum hætti kveikjan að þessari tillögu má ég segja að sé komin af orkuþingi sem haldið var fyrr í vetur en þar var fjallað á nokkuð yfirgripsmikinn hátt um þessi mál og með greinargerð tillögunnar byggja tvær greinar sem birtist í voldugu riti sem gefið var út á orkuþingi og ég mun gera frekari grein fyrir hér síðar í máli mínu undanfarið hafa umræður um óafturkræf umhverfisáhrif stórra vatnsaflsvirkjana orðið til þess að menn hafa í auknum mæli beint sjónum að jarðvarmavirkjunum með þá von í brjósti að slíkar virkjanir skilji ekki eftir eins alvarleg sár í viðkvæmri náttúru landsins og vatnsaflsvirkjanirnar umhverfisáhrifin sem blasa við á hellisheiði í tengslum við framkvæmdir við hellisheiðarvirkjun og við höfum séð í sjónvarpsfréttum nú síðustu daga benda þó ekki til annars en að töluvert rask fylgi slíkum virkjunum þá hafa sjónir manna beinst í auknum mæli að því hvort ná megi meiri orku út úr háhitasvæðunum með nýrri tækni svokölluðum djúpborunum þessi sjónarmið komu afar skýrt fram á téðu orkuþingi sem samorka gekkst fyrir þar sem möguleg raforkuframleiðsla með jarðvarmavirkjunum fékk sérstaka athygli nokkuð ber á því sjónarmiði að um þær geti náðst meiri sátt en nú ríkir um stórar vatnsaflsvirkjanir á borð við kárahnjúkavirkjun í fyrsta áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma var megináhersla lögð á mögulegar vatnsaflsvirkjanir og því er aðeins búið að meta gróflega lítinn hluta mögulegra orkuöflunarkosta í jarðvarma þær jarðvarmavirkjanir sem þó komust á blað í fyrsta áfanga rammaáætlunarinnar virðast fremur sakleysislegar að því er varðar áhrif þeirra á náttúru og umhverfi með þeim fyrirvara þó að ekki lá fullnægjandi þekking og reynsla að baki matinu á þeim enda skortir tilfinnanlega rannsóknir á lífríki háhitasvæða umhverfisáhrif af jarðvarmavirkjunum eru þó þekkt að ýmsu leyti og vitað að svæðin eru viðkvæm og lengi að ná sér hafi þeim verið raskað þar sem vinnsla er hafin á háhitasvæðum blasa jú við borplön stórvaxin háspennumöstur og línur haugsvæði slóðar og þéttriðin net uppbyggðra vega og vatnsröra umgengni og frágangi framkvæmdaraðila er í ýmsum tilfellum ábótavant og alkunna er að fyrstu rannsóknir sýnataka og tilraunaboranir spilla ásýnd svæðanna umtalsvert til marks um þetta má nefna að í umsögn náttúrufræðistofnunar íslands um umsókn orkufyrirtækja um rannsóknarleyfi í brennisteinsfjöllum segir meðal annars með leyfi forseta eftir jarðhitarannsóknir eins og fyrirhugaðar eru í brennisteinsfjöllum verður svæðið ekki lengur ósnortið og forsendur fyrir frekari vernd þess breyttar að sama skapi rannsóknaleyfi jafngildir því stefnumörkun um framtíðarnýtingu um umgengni og mannvirkjagerð á jarðhitasvæðum gilda almenn ákvæði náttúruverndarlaga og njóta heitar uppsprettur hrúður og hrúðurbreiður hundrað m tvö að stærð eða stærri sérstakrar verndar framkvæmdir við jarðhitavirkjanir fara fram að undangengnu umhverfismati oft er þó vikið frá upphaflegri hönnun og leyfum hvað varðar efnistöku haugsvæði og vegagerð og stysta og ódýrasta leiðin valin eftirliti með frágangi er gjarnan ábótavant þannig valda framkvæmdaraðilar oft óþarfaraski á jarðmyndunum gróðri og ásýnd jarðhitasvæða sem hindrar síðari tíma nýtingu svæðanna til ferðamennsku eða annarrar náttúruvænni nýtingar nú er það svo að stóru orkufyrirtækin landsvirkjun orkuveita reykjavíkur og hitaveita suðurnesja hafa að undanförnu att kappi um rannsóknar og nýtingarleyfi á flestum ef ekki öllum háhitasvæðum landsins þetta kemur vel fram í nýútkominni skýrslu framtíðarsýn um nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls sem kynnt var í október tvö þúsund og sex og menn bíða í ofvæni eftir því að sjá frumvarp sem byggir á tillögum þessarar nefndar það virðist vera í farvatninu þó svo að einhverjir hnökrar virðist hafa komið á framgang þess máls innan þingflokka ríkisstjórnarinnar í skýrslu þessari er birt tafla yfir útgefin rannsóknarleyfi á jarðhitasvæðum og taldar upp þær umsóknir um rannsóknarleyfi sem iðnaðarráðuneytinu hafa borist í greinargerð með tillögu þegar sem ég hér mæli fyrir er vitnað sérstaklega til þessarar skýrslu og birt tafla um útgefin rannsóknarleyfi fyrir jarðhita eins og

síðan ég veit ekki betur en það sá allt í frosti í iðnaðarráðuneytinu hvað þetta varðar að það sé ekki verið að gefa út ný leyfi til rannsókna fyrr en lagasetning á grundvelli tillagna auðlindanefndarinnar er komin í gegnum alþingi svo kemur sömuleiðis fram í skýrslunni framtíðarsýn um nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls að hjá iðnaðarráðuneytinu bíði nú afgreiðslu tuttugu og ein umsókn um rannsóknarleyfi vegna jarðhita og vatnsafls á fimmtán svæðum en þar af eru um tólf umsóknir vegna jarðhita og níu umsóknir vegna vatnsafls þar kemur fram að svæðin sem um er að ræða vegna jarðhita eru brennisteinsfjöll fremri námar gjástykki grændalur kelduhverfi kerlingarfjöll krýsuvík og torfajökulssvæði ásókn orkufyrirtækjanna í þessi rannsóknarleyfi á nýjum og viðkvæmum háhitasvæðum veldur að minnsta kosti okkur sem aðhyllumst náttúruvernd og erum að reyna að beita okkur gegn stóriðjuáformum sem uppi eru veldur okkur áhyggjum þar sem við blasir eyðilegging á ásýnd og landslagi þar sem rannsóknarleyfi hafa verið veitt eins og til dæmis á reykjanesi og hellisheiði

þegar verið raskað með rannsóknunum tilhneigingin er því sú að ef búið er að hleypa rannsóknaraðilum inn og það er búið að gera borplön og búið að bora tilraunaholur þá er svo einfalt mál að segja já auðvitað

inn á ný svæði nema gildar ástæður séu til og hverjar væru þær gildu ástæður í mínum huga almannahagsmunir en ekki hagsmunir orkufyrirtækja eða stóriðjufyrirtækjanna sannarlega ekki við hvetjum því til að hér verði farið verði með gát í einu og öllu og það er brýnt er að reglur um lágmörkun umhverfisáhrifa á jarðhitasvæðum liggi fyrir áður en farið verður að úthluta nýjum rannsóknarleyfum á grundvelli tillagna auðlindanefndarinnar ég minni á fyrirvara þeirrar sem hér stendur við skýrslu auðlindanefndarinnar og hann lýtur meðal annars að því að niðurstöður úr rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma séu afar gallaðar og ekki til að byggja á neinar endanlegar niðurstöður í þessum efnum ég er komin að kafla um sjálfbæra nýtingu í þessari greinargerð sem er kannski sá síðasti sem ég baki yfir í þessari ræðu minni þar sem tími minn fer nú að styttast en þar kemur fram að reglurnar þurfi einnig að taka til umgengni og vinnulags við nýtingu rekstur og viðhald jarðvarmavirkjana á háhitasvæðum þannig að vinnsluleyfi jafngildi ekki eyðileggingu á náttúru svæðanna slíkt er enda óþarft með nútímatækni og samgöngum svo sem áður er nefnt þannig að ekki er þörf á uppbyggðum vegum að og frá háspennumöstrum vegna viðhalds þar sem viðgerða á þeim er helst þörf yfir háveturinn þegar notast má við snjóbíla og vélsleða það er sem sagt grundvallaratriði í okkar huga sem flytjum þessa tillögu þegar nýta á jarðhitann þá verði sú nýting sjálfbær en það er ekki einfalt mál eins og kemur fram í greinum þeim sem hér eru birtar sem fylgiskjöl með tillögunni fyrri greinin er eftir sveinbjörn björnsson og heitir orkugeta jarðhita hún byggir á erindi sem flutt var á orkuþingi tvö þúsund og sex og fjallar sveinbjörn þar á afar greinargóðan og aðgengilegan og skiljanlegan hátt um orkugetu háhitasvæðanna hann fjallar um stærð helstu háhitasvæða og orkugetu þeirra víðáttu háviðnámskjarna og tæknilega vinnanlegt afl á helstu háhitasvæðunum og virkjanir sem þegar eru komnar á háhitasvæðin varmaforða háhitasvæðanna og varmaforða í miðrein gosbeltanna allt er þetta afar fróðlegt aflestrar en í lokin kemur sveinbjörn inn á sjálfbæra nýtingu og það hversu miklir möguleikar eru á því að svæðin endurnýi sig þar kemur fram i grein hans að ef ekki er reynt að nýta afgangsvarmann sem til fellur við uppdælingu frá raforkuframleiðslunni til húshitunar eða iðnaðar þá er æskilegt að honum sé skilað aftur niður í varmageyminn sveinbjörn segir með leyfi forseta í fyrsta lagi hjálpar niðurdæling afgangsvatns til að halda uppi þrýstingi í jarðhitakerfinu og viðhalda afli í vinnsluholum auk þess minnkar hún hættu á innrás kaldara vatns frá umhverfi varminn í afgangsvatninu bætir einnig fyrir þann varma sem burt var numinn þótt honum sé skilað við lægri hita en þegar hann var tekinn í þriðja lagi dregur niðurdæling úr umhverfisspjöllum á landi af völdum afgangsvatnsins þótt það hafi stundum nýst til baða eins og í svartsengi og við námafjall þar sem vinnsla jarðhita felur jafnan í sér varmanám sem er hraðara en endurnýjun varmans með varmaleiðingu eða aðstreymi vatns og gufu getur vinnslan ekki talist sjálfbær nema hlé séu gerð á henni til þess að leyfa jarðhitakerfinu að jafna sig eftir varmanámið virðulegi forseti þetta finnst mér afar athyglisverð niðurstaða hjá sveinbirni að vinnslan geti ekki talist sjálfbær nema gerð séu hlé á henni til þess að leyfa jarðhitakerfinu að jafna sig sveinbjörn bendir á að betur sé fjallað um þetta í annarrar grein sem birtist í riti orkuþingsins sú er eftir guðna axelsson reyndar sveinbjörn líka og valgarð stefánsson og sú grein er einnig birt sem fylgiskjal með tillögu þessari meginniðurstaða hennar er hagkvæmast muni að auka vinnsluna í þrepum en reynist hún of ágeng þurfi að hvíla jarðhitakerfið í álíka eða nokkru lengri tíma en vinnslan hefur staðið dæmi um vinnslutíma væri þrjátíu ár en hvíld í þrjátíu til fimmtíu ár ef ágeng vinnsla er stunduð lengi í byrjun getur hún leitt til þess orkugeta kerfisins til lengdar verði minni en það jafnvægi sem næðist með hæfilegum tímabilum vinnslu og hvíldar einnig þarf að huga að endurheimt fyrri landgæða þegar hlé er gert á vinnslu eða henni hætt um hana má vísa til fyrirmynda hjá olíuiðnaði og þeirra skilyrða sem hann verður að hlíta um frágang og niðurrif mannvirkja að nýtingu lokinni þetta er afar athyglisverð niðurstaða sem þessir færu vísindamenn okkar komast að í þessum greinum sem fylgja hér með þessari tillögu og ég hvet áhugasama endilega til að kynna sér því að ef þetta er raunin að jarðvarmavinnsla eða raforkuvinnsla á jarðvarma sé ekki sjálfbær nema á þennan hátt að kerfin séu hvíld reglulega við erum að tala um kannski þrjú hundruð ára

þrjátíu til fimmtíu ár ef búið er að vinna orkuna í þrjátíu til fimmtíu ár þar á undan þetta er eitthvert ferli sem þessir vísindamenn gera grein fyrir í þessum greinum sem segir mér aðeins eitt vinnsla orku úr jarðvarma er eitthvað sem við eigum að fara afar sparlega með og alls ekki að spandera á stóriðju að lokinni þessari umræðu virðulegi forseti legg ég til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar til frekari umfjöllunar og síðan aðra umræðu mér þætti líka fengur að því og bendi iðnaðarnefnd kannski á það hér í þessari umræðu að það væri fengur að því að fá umsögn um þetta mál hjá umhverfisnefnd alþingis því að ég tel að þetta sé dæmi um mál sem þessar nefndir hafa báðar í sjálfu sér á sínu verksviði og væri því fengur að því að báðar nefndirnar fjölluðu um það